Hvala lepa, spoštovani, dve stvari bi želeli vzpostaviti, prvo, kar veliko ljudi po Sloveniji, državljank in državljanov, spremlja delo državnega zbora oziroma njegovih delovnih teles, spremlja izjave ministrov državnih sekretarjev, predsednika vlade in potem te izjave primerjajo s tem, kakšne politike po posameznih področjih se v tem državnem zboru sprejemajo oziroma kako se njihovo materialno, finančno, zdravstveno stanje ali pa zadovoljevanje potreb iz šolstva kulture in tako naprej zadovoljuje in kako ne. Tako ko nas tulele gledajo oziroma ko nas obiskujejo v poslanskih pisarnah ali pa nas upravičeno ustavijo in nam in na ulici in nam zastavijo vprašanje, in tulele bi rekel dve stvari, prvič, ko je gospod Ivanuša od, Slovenske nacionalne stranke prejle izpostavil, da bo ta rebalans proračuna politični, politični dogovor seveda, proračun je vedno politični dogovor, medtem tako ponavadi rečemo v Levici, ali bomo povečali ljudem blagostanje in zadovoljevanje njihovih pravic in dohodke ali pa bomo dopuščali, da zlasti gre tulele, se stvari odvijajo na račun nižjih plač, nižjih pokojnin nižjih izdatkov za zdravstvo raziskovanje in tako naprej, kar ima pa vse pol posledice, in jaz moram reči, da ko je ta proračun med nami, pred nami oziroma rebalans, bi rad izhajal iz tega, kar je prej gospa, Saša Jazbečeva državna sekretarka na finančnem ministrstvu izpostavila, da je bilo v prejšnjih proračunih, vemo pa, da že zdaj kar nekaj let bruto družbeni proizvod in gospodarska rast v Sloveniji visoko raste, imamo zunanje trgovinske presežke in te ne ustvarjajo samo direktorji, menedžerji, inženirji in tako naprej, te ustvarjajo ljudje v proizvodnji, v gospodarskih družbah, in koliko imajo ti od tega, se pa zdaj postavlja vprašanje, in zakaj so bili pretekli proračuni, kot ste vi fino uporabila izraz, robustni, vsi smo vas razumeli, robustni so bili zaradi nizkih plač, zaradi nizkih penzij, zaradi nizkih izdatkov za zdravje krepko pod potrebami, kulturo, izobraževanje, vemo pa, da je znanje, da ne govorim o raziskovanju, samo, dosežki in, bom rekel, novi, inovacije na področju raziskovanja dvigujejo tehnološko strukturo slovenskega gospodarstva in nam povečujejo dodano vrednost in s tem jasno višje plače, višje blagostanje. Halo, to je treba podpirati in v preteklosti je ta robustni proračun nastajal tudi na na podlagi tega, da so se dolgovi kapitala iz privatnih dolgov spremenil v javni dolg, zdaj je situacija s tem rebalansom, s tem proračunom drugačnejša, več je denarja za blagostanje, dejansko je, prej smo govorili, že moji kolegi iz Levice pa tudi drugi, bodisi da gre tulele za plače, dvig minimalne plače, dvig socialnih transferov, trik minimalnega, dodatne, denarne socialne pomoči in na tej podlagi tudi, kaj je tegale za starejše, varstvenega dodatka, to so stvari, ki so namenjene blaginji, blaginji, prebivalstva pri nas in to podpiramo, dvignil se je denar dejansko za šolstvo, za raziskovanje in to je vse zelo v redu, prej so izpostavili iz, Liste Marjana Šarca, je bilo izpostavljeno predvsem, da se bo iz integralnega proračuna povečalo tudi za dvesto milijonov sredstva za zdravstveni sistem, ob tem bi pa želel opozoriti, da poslanke in poslanci vseh strank opozarjamo na to, da je ta sistem treba čimprej sanirati in ga finančno močneje okrepiti, ta sistem dolgo ne bo več stal, je pa to življenjska bilka tele naše Republike, Slovenije in tule bo treba podobno kot pokojninsko invalidsko zavarovanje, financiramo, mislim, da tam proti milijardi, vsako leto iz integralnega proračuna bomo mogli bistveno večje zneske iz integralnega proračuna dati tudi za zdravstveni sistem, če ne ne vem, mi ni jasno, kako bomo, te zamude pri, pri stavbah, pri opremi nadomestili, kako bomo krajšali čakalne vrste, kako bomo vlagali višja sredstva v, v program, ki sem ga včeraj omenil, ko smo imeli poslanska vprašanja v program, skrbi za duševno zdravje, večje specializacije zdravnikov, ki jih zdajle rabimo, mi rabimo dodaten denar dejansko za za zdravstvo, za nova zdravila, za nove tehnologije, in, hočeš ali nočeš, ta državni zbor bo v tem mandatu to povečanje sredstev za zdravstvo poleg tistega, kar se zbere iz prispevkov v zdravstveni zavarovalnici, zavodu za zdravstveno zavarovanje moral narediti, če ne se bo ta sistem zamajal, in zato v Levici tudi govorimo, zastopamo, pač program ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oziroma njegovo vključitev v obvezno in pa v preprečitev nadaljnje privatizacije javnega zdravstva, ker o tem, kar mi zdajle govorimo, se je kaj zgodilo na področju, dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, to se je od lanskega leta napram letošnjemu povečalo iz osemindvajset cela dva na osemdeset evra, ko se plača za vsako plača, na trideset cela dvanajst evrov, to se je pa zgodilo in nadalje bi rad, še rekel tole. Jaz sem prej povedal, da nas ljudje spremljajo, naše delo in tudi izjave ministrov, državnih sekretarjev, in vprašanja in diskusije poslank in poslancev, in kar nekaj, ljudi me je poklicalo in vprašalo, sem pač iz Celja, kjer je onesnaženo področje Celjske kotline, podobno kot je Anhovo, kot je Mežica in še kje bi lahko, našteval, ko pravimo zelena Slovenija, ampak kljub temu imamo ful onesnažene točke, vprašali so me, poglejte, minister Leben, dosti odločen minister, povedal je, da se bodo, na primer za občino Celje govorim, hudo onesnažena igrišča pri otroških pri vrtcih, kjer so ugotovljene na podlagi čisto svežih analiz, presegale stopnje, opozorilnih ali pa mejnih vrednosti, težkih kovin v zemlji, na kateri se otroci igrajo, to devajo v usta ali kakorkoli, ali je zdaj, ko Leben odšel, ta stvar spremeni, odgovoril sem: "Ne, kakor ga jaz poznam in kakor poznam tudi delavce na tem ministrstvu, bo ta stvar tekla naprej in jaz verjamem, da kot je obljubil minister Leben, se bodo letos v Celju saniralo pet igrišč, kjer se otroci igrajo na kontaminirani zemlji s težkimi kovinami, ki je nevarna za njihovo zdravje in življenje, jaz verjamem, da se bo to zgodilo." Drugič, opozorili so me, ljudje so me vprašali, jaz vse skozi postavljam že zdaj pol leta vprašanja ministru Jerneju Pikalu oziroma, uslužbencem ministrstva za šolstvo, kdaj se bodo začele izvajati odločbe o usmeritvi, to so posamezni pravni posamični pravni akti, ki otrokom zagotavljajo s posebnimi potrebami pravice, da lahko ti normalno se osnovno izobražujejo, minister je na svojem zaslišanju pred šestimi meseci odgovoril meni: "Stojim za tem, da se odločbe o usmeritvi izvršujejo v celoti jaz ne dvomim, jaz verjamem, da bo minister to naredil." Prav tako je na zadnjem odboru za izobraževanje na moje vprašanje, državni sekretar Štromajer, ko sem ga vprašal, ali je za to ministrovo obljubo zagotovljeno, so zagotovljena sredstva v proračunu ministra za izobraževanje, sekretar mi je odgovoril, da torej jaz odgovorim volivkam in volivcem, staršem otrok s posebnimi potrebami, da bo ministrstvo za šolstvo te stvari realiziralo, v nasprotnem primeru pa so nas oni upravičeni vse vprašati po odgovornosti oziroma, tudi nas politično sankcionirati, to se pravi, na volitvah ali kako drugače, in, kar sem, začel prej na začetku govoriti, kaj sem še okoli zdravja omenil, mislim, da bomo mogli slej ko prej, dejansko dobiti od, ministra, Sama Fakina za zdravje, ki je žal bolan zadnje čase, ne, na vse več vprašanj, ki so dejansko potrebna odgovora, in ni več časa veliko za ukrepanje in tudi za to ukrepanje je potrebno zagotoviti sredstva, odgovore, kako bomo naš javni zdravstveni sistem, zagotovil, da ostal vzdržen in da bo zagotavljal vsaj ta nivo zdajle, če ne višji javnega zdravstva, kot ga zdajle državljanke in državljan Slovenije izvaja. Hvala lepa. Hvala lepa. Sprašujem, če ...